Signor Presidente, onorevoli colleghi, intanto grazie alla relatrice, sul cui testo condivido tutte le cose che ha detto. Mi auguro, signor Commissario, che la nuova stagione in cui si possa discutere del merito inizi, anche perché questo regolamento sui controlli ha un vizio di fondo è stato fatto in assenza di un confronto aperto con il Parlamento, che lo ha visto dopo il trattato di Lisbona e quindi non in codecisione. Questo regolamento non è applicato in questo momento. Il limite della sua applicazione è perché è un regolamento, a mio parere, fatto male. Quindi bisogna accelerare con urgenza la sua revisione, e mi auguro che la Sua indicazione di procedere velocemente ad un nuovo regolamento sui controlli possa essere di buon auspicio e possa consentire al Parlamento e agli Stati membri, ad una politica regionalizzata, di intervenire in questa direzione. Le vorrei dire che Lei è un po' troppo ottimista sul FEAMP. L'accordo politico è stato tradito da un comportamento in sede tecnica che ha modificato radicalmente alcune questioni di carattere politico per noi irrinunciabili, quindi non è scontato l'atteggiamento, almeno del mio gruppo, rispetto alla conclusione dell'accordo al quale Lei si è riferito.